Madame la Présidente, je voudrais d'abord dire que la crise et la démographie se conjuguent pour que nous prenions à bras le corps ce problème des retraites dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Dans ce travail, je voudrais d'abord saluer une démarche de travail, celle de la consultation dont le commissaire Andor nous a dit qu'elle avait présidé à l'élaboration de ce livre vert, mais aussi le travail de consultation, d'ouverture et de compromis qui a été mis en place par Ria Oomen Ruijten pour

Le premier point, c'est l'inégalité dont sont victimes aujourd'hui les femmes à l'âge de la retraite parce que l'inégalité des carrières entraîne la pauvreté au moment de la retraite. Le deuxième point, c'est que je tiens, Monsieur le Commissaire, Madame la rapporteure, à faire en sorte que les pensions de réversion soient sauvées. Nous sommes encore devant une génération de femmes pauvres qui n'ont pas travaillé pendant leur vie professionnelle et pour lesquelles la réversion est le seul moyen d'avoir un minimum de retraite. Le troisième point, c'est l'entrée des jeunes générations sur le marché du travail. Elles ont non seulement à affronter la crise, mais de plus à affronter le fardeau de plusieurs générations qu'elles doivent porter celle de leurs enfants, celle de leurs parents et celle de leurs grands parents. Enfin, cela pose le problème des seniors, sur lequel il faut accélérer la durée dans le travail.